Okej, prvi obraz je v bistvu zelo privlačna ženska, meni sicer nepoznana, ampak predvidevam, da je slavna osebnost na nekem dogodku. Ima blond lase do ramen in tako precej sproščeno pričesko, krajšo spredaj, torej lahko rečemo poševni frufru. Ima lepo oblikovane obrvi in res krasen mejkap. Se pač vidi, da je to delal neki mejkap artist. je belo vijoličen in črn ob strani in umetne trepalnice. Ima malo širši poševen nos in, povprečno velike ustnice, svetlo roza. Njena polt je precej svetla, tako da ji, svetli lasje tudi pristojijo. skoraj bela polt je v bistvu. Ima na ličkih še malo, blusha oziroma pač ima malo rdečila. Rekla bi, da je stara nekje okoli triintrideset let. Torej mlada. Ima še zeleno sive zelo svetle oči, ki pristojijo tudi njeni polti. druga slika je tudi ženska. rekla bi, da je bolj, azijske rase. sklepam po, obliki obraza in obliki oči. Ima zelo temne lase, spete, ne vem, ali v čop. Namreč pač ne vidi se tako daleč na sliki. so pa polizani nazaj. Ima, dokaj urejene obrvi, ampak ne tako profesionalno kot prejšnja slika. Nosi minimalno mejkapa, torej nima skoraj nič, naličenih oči. Ima tudi precej velik nos glede na njen obraz. Na glavi ima črne slušalke, ki jih drži z rokami in posluša. Sklepam zato, ker se tudi smeji in je dokaj fokusirana na držanje slušalk. gleda pa človeka, ali karkoli pač je, pred sabo in mu namenja pač prisrčen nasmeh. vidni so tudi zobje, ki niso čisto ravni, ampak so vseeno precej prikupni. Pač sprednji levi zob je precej naprej. Ima manjšo brado, in pač ker je bolj azijske rase, ima tudi temu primernejšo polt, ki sicer ni temna, ni pa čisto bleda kot recimo kakšne severne evropske, kot bi, kot bi imeli državljani srednjeevropskih držav. ima tudi lepo urejene nohte, kar se vidi, medtem ko drži na slušalke. na tretji sliki je moški starejših let, z dolgimi, skoraj sivimi lasmi. v bistvu so večinoma sivi, no, samo zgoraj, nad, čelom so bolj naravne blond barve. na laseh je vidno, da v bistvu, se že spreminjajo nekako v plešo, namreč pač čelo se povečuje ob straneh nad temeni. njegovo čelo je tudi nagubano zaradi starosti, ima dve daljši liniji, vzporedni. Njegove obrvi so zelo nizko postavljene, kar pomeni, da nad očesi se v bistvu že koža poveša. In niso urejene, so enake barve kot pač njegovi lasje. Ima zelo svetle oči, bolj modre kot sive, in malo zavihan, spodaj širši nos. njegova, usta oziroma ustnice so zelo tanke in ima precej ovalno obliko glave. Ušes ne vidimo in v bistvu tudi vrata ne vidimo zaradi kakovosti slike. Stoji pa v zelo temnem prostoru. njegovi lasje so dolgi, kot že omenjeno, ampak so tudi ob koncih malo, valoviti. Na četrti sliki je prav tako ženska, rekla bi srednjih let, nekje okoli triintrideset, prav tako. zelo urejena in izgleda, kot da je prišla iz nekega eventa oziroma dogodka ali pa se ga bo še udeležila. izgleda, če sem lahko malo, pač ocenjevalska, kot pač pevka. ima daljše lase, popoldne dolžine sicer ne vidimo, zato ker je, slika podoba headshotu, torej da se vidi samo obraz in malo okoli, las do ramen. Lahko bi bila tudi slika za dokument, zelo, zelo urejena slika za dokument. Na začetku, torej, pri, koreninah, so lasje precej temni in potem se proti, konicam vedno bolj svetlijo, torej ima neko frizuro tipa ombre. ima diamantno obliko glave, zelo urejene obrvi, ki so enake barve kot pri koreninah. zelo lepo je naličena, tudi profesionalno, kot izgleda, in ima tudi umetne obrvi. Njene oči so nekaj med rjavim in med, oziroma med rjavimi in jantarjevimi. Ima, zelo ozka lica, kar kaže na to, da, telovadi. Dolg nos in, povprečno velike ustnice, pobarvane svetlo, in malo brado. na peti sliki je pa osebek moškega spola. v bistvu mi je znan, torej je igralec. v filmu Hannah Montana je igral od glavnega lika, torej od Hannah, brata. Ima, za moškega malo daljše pristrižene lase, torej v obliki frufruja, ki so skorajda vse do ramen, poševno oziroma resasto postriženi. zelo malo je vidno njegovih obrvi in, v bistvu njegovi lasje gredo čez obrvi, vse v oči. Ima modre oči, mogoče kakih nekaj kilogramov preveč, saj ima zelo zaobljen obraz, okrogel nos in v bistvu se tako malo smeji. Torej zdi se, kot da je na nekem dogodku, in v bistvu tako kot, vsi igralci se morajo ustaviti in jih novinarji poslikajo. ima daljšo brado in tudi manjši podbradek. Zato je pač moj komentar tudi bil, da bi mogoče mogel zgubiti kaj kilogramov. Vidi se pa tudi, da ima temno modro srajco. Na šesti sliki je tudi moški, ki mi sicer ni znan, ampak izgleda kot neka oglaševalska slika. Ima zelo temne, kratko pristrižene lase, ampak ne tako kratko kot pobrito, pač ima že, ne vem, dva centimetra. malo večje čelo, ki ga zakrivajo lasje, bujne obrvi, torej niso oblikovane, zelo dolg, nos, temno modre oči in ima tudi brado. Torej brke in urejeno brado v obliki kozice oziroma še potem po bradi ima dlake. Ob straneh pa je pobrit, čeprav se vidi, da ni več čisto pobrit, kar pomeni, da se ni bril danes zjutraj. Ima velika ušesa, rahlo štrleča in temno zeleno vojaško srajco. Na sedmi sliki je prav tako moški. Izgleda, kot da je slika iz neke v bistvu oddaje. Ima daljše, do rumeno dolge lase, kodraste, zelo temne. Ima tudi večje čelo, podobno čelu, od igralca Rocka. Rock Dwayne Johnson. ima tanke obrvi, malo oblikovane, zelo temno rjave oči, daljši in širši nos. Ima, kozjo daljšo bradico in zelo tanke, zelo tanke brke. ima temno majico. in gleda v daljavo, vstran od fotografa ter ima, v bistvu prst pred sabo, torej nekaj je verjetno razlagal ali kazal na nekoga. Osma slika je ženska. izgleda, kot da je zunaj na nekem dogodku slikana, zato ker ima precej, svetel obraz zaradi bliskavice. Ima zelo dolge črne lase, kako dolge, sicer ni vidno na sliki. Je napudrana, saj se vidijo linije od pudra, ima zelo striktno oblikovane črne obrvi in rjave oči, ki so tudi temno namazane, ima odspodaj črno črto, zgoraj črno črto in, naravne trepalnice. Ima zelo dolg nos, malo privzdignjen in nesimetričen, ter temne, ustnice oziroma temno bež ustnice, no, večje ter krajšo, ampak širšo brado. Ima tudi uhane v obliki kroga. Takšne, ko so se nosili, ne vem, petnajst let nazaj. In sklepam tudi, kot že rečeno, da je zunaj, zato ker je okoli tema. Torej naslednja slika je moški. Izgleda, kot da bi slikali igralca bejzbola, torej ameriškega nogometa. Izgleda kot headshot, torej kot da so ga slikali za revijo ali za izkaznico. na sebi ima kapo, z oznako spredaj New York, torej N in Y. Lahko v bistvu, da sploh ni igralec, lahko, da je pač, turist. Ne vidi se, kakšne lase ima, saj ima zakrite s kapo. Vidijo se le zalizci, ki so dokaj temni. Ima temne, neurejene obrvi, manjše rjave oči, širok nos, tanjše ustnice, je sveže obrit, ker se vidijo pač samo temne pikice. Ima povprečno velike, velika ušesa in ima na sebi tudi bejzbolsko majico, ki se ne vidi v celoti in je barvno usklajena s kapo. Torej kapa je temno modra in ima belo označbo, majica pa je bela in ima okoli vratu temno moder ovratnik. Na zadnji sliki je pa v bistvu, mlada ženska oziroma rekla bi, da je na tej sliki najstniških let. Vem pa, da je igralka ali pevka, torej sem jo že videla, ne bi pa poznala njenega imena. vidi pa se, da je mlajša, torej zdaj ima nekaj let več. Ima zelo temne, daljše lase, dolžina se ne vidi popolnoma, in, proti koncu oziroma od ušes navzdol ima nekaj svetlejših pramen. Ima urejene, ampak, izgleda, kot da bi bile neurejene, pač zanalašč je tako narejeno, obrvi, ki so temne barve, tako kot njeni lasje. Ima ožje, malo privihane, oči, ki izgledajo malo pač azijske, ampak pač niso, so takšne zaradi mejkapa, ker ima, zgoraj, na zgornji veki ob trepalnicah črto, ki spominja na mačje oči. Ima lepo namazane trepalnice, ki niso umetne, in je malo napudrana, ima malo tudi rdečila ter z glosom pobarvana, usta oziroma ustnice, svetlo roza barve. Je nasmejana in kaže zobe in ima med prvima dvema zobema malo luknje, kar mislim, da ima še dandanes, kolikor pomnim. in ima koničasto brado. izgleda tudi, kot da bi bila na, nekem dogodku, kar so zadaj nekaj napisi, ki pa niso dobro vidni, in ima zgornji del svetle barve, ki tudi ni, najbolj viden.